du chômage de masse. La déception des victimes est compréhensible. Il faut briser le cercle vicieux suivant d'abord l'annonce d'un manque de rentabilité, ensuite le maintien des surcapacités de production puis lorsqu'il n'y a plus rien à faire, on habitue à petite dose des personnes directement concernées à une fermeture temporaire ou définitive de leur entreprise.

C'est trop réactif. Ce qu'il faut, c'est ouvrir les perspectives à temps, explorer des voies alternatives si l'emploi ne peut plus être maintenu dans le même secteur d'activités. Ce qu'il faut, c'est un dialogue ferme entre partenaires, une démarche proactive ouvrant des perspectives à long terme, à condition de les ouvrir à des perspectives à temps, bien entendu. Même si de ce dialogue social émanent d'autres projets industriels dans d'autres secteurs, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que la solution du pire, le chômage.

Finalement, ce débat, s'il a un mérite, c'est bien celui de mettre en évidence une vraie politique industrielle à l'échelle européenne.